A soron következő magyar elnökség számára óriási kihívás lesz, hogy mielőbb tető alá hozza a Lisszaboni Szerződés módosítását, a gazdasági kormányzás bevezetését. Az eurózónán kívüli új tagállamok döbbenten figyelik, hogyan recseg ropog az eurózóna. Minket a csatlakozási szerződés kötelez, s ami a legfontosabb, további felzárkózásunk függ attól, stabilizálódik e Európa gazdagabb fele, a nemzeti önzés győzedelmeskedik e a közösségi szolidaritás helyett. Aggódva és együttérzéssel nézzük az ír válságot, a görög, a portugál és a spanyol problémákat.

Az Európai Tanács szokása szerint nagy késéssel, de végül is jó döntést hozott. Ez új szakasz lehet az európai integráció történetében, ha bevezetjük a gazdasági kormányzást, de ennek megvalósítása számos buktatóval, bonyodalommal van tele.